El Tratado de la Unión destaca entre los objetivos de nuestra acción exterior el apoyo a la democracia y a los derechos humanos. Este no es un objetivo exclusivo, claro está, también hay otros, como dice el propio Tratado los intereses de la Unión Europea, nuestra seguridad o nuestra independencia. Por consiguiente, necesitamos una política exterior inteligente y eficaz, capaz de integrar esos distintos objetivos y que tenga presente, lógicamente, el lugar principal, el lugar importante que ocupa la defensa de los derechos humanos. Desde hace años vivimos importantes cambios, Señorías, en nuestras vecindades oriental y meridional. La llamada Primavera Árabe comenzó en Túnez con un grito desesperado precisamente en favor de la dignidad humana, de los derechos humanos. Hoy, el pisoteo de los derechos humanos y del Derecho humanitario tiene una expresión especialmente cruel en un país de esa zona, en Siria. Todos conocemos también los problemas de los numerosos ciudadanos sirios desplazados por el largo conflicto que vive el país. En la vecindad oriental, estoy pensando en los casos de Bielorrusia —como hace la Resolución que mañana votaremos— o, desde luego, en lo sucedido en Ucrania. De la misma manera, África vuelve a ser escenario de dramáticos conflictos étnico religiosos.

Es innegable la importante contribución de la herencia cristiana a la construcción de la Europa de hoy. Por ello no debemos tener complejo en defender a los cristianos que, en muchos lugares de Oriente Medio, de África y de Asia, se enfrentan a una intolerable falta de seguridad y son víctimas de la violencia. Por último, señor Presidente, quisiera hacer referencia a la Asamblea de las Naciones Unidas del próximo año, que se reunirá para renovar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.